Herr Präsident! Ich habe nicht gesagt, dass das Vereinigte Königreich den Vertrag verletzt. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich bestimmte wichtige Politikfelder der europäischen Integration nicht mitmacht, so z.

Schengen, den Euro, die Sozialcharta und wenn ich das richtig sehe auch die Grundrechtecharta. Das sind alles Themen, die nicht gerade marginal sind. BRK